Mit Vergnügen möchte ich die Frage beantworten, die die Kollegin Harms stellt.

Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, dass diese Politik in die demokratische Kontrolle des Europäischen Parlaments gehört. Das haben wir vor den Verhandlungen gesagt, das haben wir in den Verhandlungen gesagt, das haben wir nach den Verhandlungen gesagt. Die Kommission muss uns die Frage beantworten, warum sie beispielsweise nicht Manns genug ist zu sagen, dass wir das im Europäischen Semester leisten können. Wir sind nicht der Auffassung, dass man eine undemokratische Politik laufen lassen kann. Im Prozess aller Beteiligten werden wir mit denen, die Verantwortung tragen, darüber streiten, wie demokratische Kontrolle organisiert werden kann. Das ist meine Position, das ist die Position der SPD Gruppe, und die ist allgemein als sozial demokratische Position bekannt.